Ich bin wirklich entsetzt darüber, dass die Konferenz der Präsidenten einen entsprechenden Antrag unserer Fraktion abgelehnt hat, hier eine Aussprache durchzuführen. Die Frage nach der Begründung bei diesem wichtigen Thema ist sicherlich zu stellen. Ich glaube, es gibt durchaus unbedeutendere Punkte auf der Agenda unseres Hauses diese Woche.

Es ist wirklich nochmals klarzustellen, dass ein solcher Euro Beitritt durchaus zu begrüßen ist und vor allen Dingen auch die Bemühungen Lettlands in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit erfahren sollten.